Articolul 11 al Declarației Universale a Drepturilor Omului prevede, așa cum știți, dreptul la un proces echitabil. Este evident că laogai, reeducarea prin muncă, încalcă în mod vădit acest drept. Lagărele laogai, așa cum au spus și colegii mei înainte, fac mai mult decât atât ele supun prizonierii torturii și tratamentului degradant ca și unor munci, evident neplătite, în mine, în ferme, în fabrici, care sunt prelungite uneori până la întreaga durată a zilei. Tot în lagărele laogai, după anchetele organizațiilor de apărare a drepturilor omului, deținuții sunt supuși bătăii, agresiunilor sexuale, fiind, de asemenea, lipsiți de asistență medicală și de o alimentație acceptabilă. Importul în Uniunea noastră a unor asemenea produse create în sistemul laogai trebuie în mod evident interzis.

Pe de altă parte, cred și eu, așa cum au spus o și alți colegi, că orice ocazie trebuie folosită de reprezentanții Uniunii în întâlnirile la nivel înalt cu oficiali chinezi pentru a cere explicit interzicerea acestui sistem degradant.